C'est ce que tentera la résolution de demain qui sera soumise au vote. Dans celle ci, je regrette le rejet de la référence au droit de vote des résidents non communautaires et à la garantie d'accès aux soins pour les migrants malades. Mais je retiens toutefois l'adoption de points importants, tels que l'exigence de l'adoption de la directive sur la non discrimination, la liberté de mouvement pour les citoyens européens et les familles j'entends là toutes les familles la demande de levée des obstacles à l'exercice du droit au regroupement familial, l'interdiction de placer en rétention les mineurs non accompagnés, pour ne citer que quelques points. Selon moi, le succès du programme de Stockholm pourra se mesurer au respect de quatre enjeux l'existence de réalisations concrètes pour les citoyens, le respect scrupuleux du nouveau rôle du Parlement européen la codécision étant une valeur ajoutée la qualité de l'application par les parlements nationaux et la visibilité des valeurs du programme de Stockholm auprès des citoyens, et notamment auprès de la jeunesse européenne. Désormais, la dynamique doit s'engager tant dans l'adoption que dans la future réalisation